Buna funcționare a pieței interne a energiei contribuie la securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, esențială pentru dezvoltarea economică și socială a Uniunii Europene și pentru competitivitatea acesteia. Având în vedere necesitatea optimizării funcționării pieței interne de energie, prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei. Consider că este necesară punerea la dispoziția statelor membre de către Comisie a unui ghid privind abordarea negocierilor, astfel încât să se asigure respectarea legislației Uniunii, solidaritatea între statele membre și garanția aprovizionării cu energie. De asemenea, este important ca, la solicitarea unui stat membru, Comisia să acorde sprijin și asistență tehnică în procesul de negociere și încheiere de acorduri interguvernamentale cu țări terțe în domeniul energiei.